Ja, lep pozdrav vsm prisotnim, še posebej predsedniku vlade, na katerega naslavljam vprašanje glede gradnje druge cevi predora Karavanke. Gre za projekt, skupni projekt med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo. Po dolgih letih priprav je bil decembra lani objavljen mednarodni javni razpis, ki sta ga slovenski Dars in avstrijski Asfinag objavila ločeno, a istočasno. Marca sta oba, tako Dars kot Asfinag, ki je upravljavec avtocest v Republiki Avstriji tudi odpirala ponudbe. Dars je prejel devet ponudb v vrednosti od devetinosemdeset cela dva milijona evrov do sto štirideset celih tri milijona evrov. Izbral je ponudnika za ceno devetinosemdeset cela dva milijona evrov, veliko gradbeno podjetje, ki ima široke reference ne le pri gradnji predorov, pač pa celotne prometne infrastrukture, od avtocest, mostov, železnic, letališč, pristanišč. Gre za ponudnika, ki preko podjetij, s katerimi posluje, zaposluje preko dvajset tisoč ljudi, letni promet pa presega milijardo ameriških dolarjev. Na državno revizijsko komisijo so se pritožili trije neizbrani ponudniki, katerih ponudbene vrednosti so bile bistveno višje, višje za od štirinajst do dvajset milijonov evrov. Potrebno je tudi poudariti, da so se pritožniki prijavili na razpis s tujimi partnerji, saj sami nimajo ustreznih referenc pri gradnji predorov take vrste. Državna revizijska komisija je ugotovila, da je bil izbor najugodnejšega ponudnika nezakonit, odločitev pa je utemeljila na formalnostih, ne na vsebini. V tričlanskem senatu so odločali pripadniki ene politične stranke. In kako so postopki tekli na avstrijski strani? Po odpiranju ponudb, ki je bilo istočasno kot v Republiki Sloveniji spomladi letos, je avstrijski Asfinag poleti podpisal pogodbo z z z izbranim ponudnikom za ceno devetinosemdeset cela devet milijona evrov, torej podobno vrednost kot na slovenski strani, pri čemer je potrebno poudariti, da od približno osem kilometrov predora jih večina, štiri cele štiristo dva metra odpade na avstrijsko stran, na slovensko pa približno kilometer manj, tri tisoč petsto šestinštirideset metrov. Torej bi moral biti predor še cenejši. Izbira najugodnejšega ponudnika ni bila razveljavljena zaradi vsebinskih, pač pa formalnih razlogov. Predsednika vlade torej sprašujem, kaj bo storil za zaščito interesov davkoplačevalcev v tem primeru, saj bomo ta predor očitno plačali vsaj štirinajst milijonov več, kot bi to bilo potrebno. Kaj bo storil, da ta projekt ne bo bistveno preplačan? In kaj bo storil za zagotovitev neodvisnosti državne revizijske komisije, za depolitizacijo odločitev, kajti očitno Državno revizijsko komisijo obvladuje ena koalicijska politična stranka? In posledično, kaj bo storil za boljše upravljanje in gospodarjenje z javnimi financami, da bodo od tega več imeli vsi, ne samo nekateri?